flutningsmenn að þessari lagabreytingu eru sú er hér stendur og svo aðrir háttvirtir þingmenn sem eru pétur h blöndal höskuldur þórhallsson eygló harðardóttir og valgerður bjarnadóttir þessi breyting sem hér er lögð fram er gamall kunningi í þessum sal má segja af því að núna er verið að mæla fyrir henni í áttunda sinn maður fer að virka eins og maður sé alltaf að halda sömu ræðuna það er í áttunda sinn sem sú er hér stendur mælir fyrir þessari tillögu tillagan gengur út á það að breyta fimmtugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar þannig að hún hljóði svo með leyfi virðulegs forseta sé þingmaður skipaður ráðherra skal hann víkja úr þingsæti á meðan hann gegnir ráðherradómi og tekur varamaður hans sætið á meðan svo er önnur grein lög þessi öðlast þegar gildi þetta er sem sagt þetta margfræga og umtalaða mál að hæstvirtir ráðherrar eigi að víkja af þingi þegar þeir verða ráðherrar þó að þetta hafi ekki verið samþykkt í þessi átta skipti sem þetta mál hefur verið flutt af minni hálfu og meðflutningsmanna þá ber ég smávon í brjósti um að núna gæti svo farið að þetta verði samþykkt skömmu fyrir næstu kosningar það er vegna þess að ég tel að það hafi skapast frekar mikill þrýstingur í samfélaginu á að þessi breyting verði fjallaði um stjórnarskrána og skilaði inn tillögum tók einmitt þessa breytingu upp á sína arma og telur að breyta eigi stjórnarskránni með þessum hætti eins og fyrr segir var frumvarp sama efnis flutt á löggjafarþingi númer hundrað tuttugu og þrjú hundrað þrjátíu og eitt hundrað þrjátíu og tvö hundrað þrjátíu og fimm hundrað þrjátíu og sex hundrað þrjátíu og átta og hundrað þrítugasta og níunda þingi og núna er hundrað fertugasta löggjafarþing ég vil líka taka það fram að háttvirtur þáverandi þingmaður kristinn h gunnarsson flutti frumvarp á hundrað þrítugasta löggjafarþingi tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fjögur þar sem meðal annars var lögð til sambærileg breyting eins og allir vita byggir íslenskt réttarríki á hugmyndum franskra umbótasinna á átjándu öld um greiningu ríkisvaldsins í þrjá þætti löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald samanber aðra grein stjórnarskrárinnar hugsunin á bak við slíka skiptingu er að hver valdhafi um sig takmarki vald hins en hver hluti ríkisvaldsins fyrir sig átti þó að vera sem sjálfstæðastur þó að stjórnarskráin okkar byggist á þessum hugmyndum þá gerir hún samt ráð fyrir því í dag að hæstvirtir ráðherrar geti jafnframt verið alþingismenn þannig að það má segja að aðskilnaður löggjafarvalds og framkvæmdarvalds er því í raun ekki eins mikill og aðra grein stjórnarskrárinnar áskilur

að hæstvirtir ráðherrar séu háttvirtir þingmenn í leiðinni og séu þá bæði löggjafarvald og framkvæmdarvald með tvo hatta á sama tíma

litlu leyti virkur í þingstarfinu eða það vantar alveg inn í hjá öllum sem sinna ráðherradómi að þeir eru ekki að sinna nefndarstörfum samhliða jafnhliða þeirri breytingu sem frumvarpið mælir fyrir um þá hafa flutningsmenn opnað á það að skoða hvort ástæða sé til að fækka þingmönnum í leiðinni sú er hér stendur er reyndar ekki á því en það eru aðrir flutningsmenn sem hafa talað fyrir því að mínu mati væri erfitt að fækka þingmönnum úr þeim fjölda sem þeir nú eru miðað við eðli þeirra starfa mikið og alþjóðlegt samstarf og svo framvegis sem allar þjóðir í dag þurfa að sinna við gerum ráð fyrir því að framkvæmdin verði sú að um leið og forseti hefur skipað alþingismann ráðherra þá taki varamaður sæti ráðherrans á þingi ráðherrann ætti hins vegar rétt á þingsæti sínu aftur jafnskjótt og hann léti af ráðherradómi ef þing hefði ekki verið rofið og boðað til nýrra kosninga þetta er mjög mikilvægt atriði af því að staðan er sú í dag að ef einhver hæstvirtur ráðherra mundi vilja segja af sér þingmennsku og láta varamann taka sæti í staðinn og vera þá ekki með tvo hatta á höfðinu það er ekki vera bæði háttvirtur alþingismaður og hæstvirtur ráðherra á sama tíma ef einhver hæstvirtur ráðherra mundi gera þetta í dag og missa síðan ráðherradóminn sem eru fordæmi fyrir meðal annars vegna samninga milli flokka og svo framvegis þá á hinn sami þessi svokallaði þá væntanlega fyrrum ráðherra ekki afturkvæmt í þingið hann væri búinn að segja af sér þingmennsku þannig að það væri enginn skynsamur þingmaður sem væri jafnframt ráðherra að gera það og loka leiðinni til baka staðan í dag er mjög þröng og sú er hér stendur man eftir því á sínum tíma að það voru margir í samfélaginu sem sögðu af hverju gerir þú þetta ekki tekur bara inn þinn varamann inn í þingið og ert hér ráðherra á meðan en það er ekki hægt að setja hæstvirtur ráðherra í þá stöðu af því að ef þeir fara úr ráðherrastól þá eiga þeir samt ekki afturkvæmt ef þeir hafa sagt af sér þingmennskunni núverandi hæstvirtir ráðherrar eiga ekki um góða kosti að velja í þessu sambandi varðandi þessa breytingu er gert ráð fyrir því að hæstvirtur ráðherra geti tekið þátt í umræðum á þingi áfram eins og fyrr og svarað fyrirspurnum samkvæmt nánari reglum sem settar yrðu þar um í þingsköpum það er rétt að taka fram að sú breyting á stjórnarskránni sem hér er lögð til á sér hliðstæðu bæði í noregi og svíþjóð þar sem slíkt fyrirkomulag hefur gefist vel það er ágætt að nefna það fyrst mælt er fyrir málinu í þingsal á hinu háttvirta alþingi að það er mjög gaman að sýna norrænum gestum alþingi íslendinga og sú er hér stendur hefur gert það margoft og meðal annars sýnt norðmönnum talsvert oft þinghúsið enda hálfnorsk og þeim finnst það svolítið skemmtilegt að heyra þetta að hér á sitt hvorum vængnum sitja hæstvirtir ráðherrar sitja móti þingsalnum eins og þetta sé eitthvað faglega miklu meira vald sem það hefur nú reyndar verið svona fronta salinn eins og maður segir á meðan í öðrum þjóðþingum sitja ráðherrarnir oft bara í hópnum fyrir framan þingmannahópinn yfirleitt þó á fyrsta bekk þannig að það er auðvelt fyrir þá að koma sér til sætis en hér sitja ráðherrarnir á móti þinginu ef svo má segja og það gefur ákveðin skilaboð og svo finnst líka norðmönnum gaman að heyra og furðulegt að ráðherrarnir eru á sama tíma þingmenn og taka þátt í atkvæðagreiðslum um mál

ég vil líka nefna að þetta frumvarp er í anda stefnu framsóknarflokksins en á flokksþingum hafa framsóknarmenn ályktað um þessa breytingu í tengslum við umfjöllun um aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og þar hafa líka framsóknarmenn ályktað um að styrkja þurfi stöðu löggjafarvalds gagnvart framkvæmdarvaldinu á flokksþingi í janúar tvö þúsund og níu var líka samþykkt að það ætti að styrkja faglega stöðu nefnda og sérfræðiaðstoð við þingið og styrkja stöðu þingflokka og þingmanna svo þeir gætu leitað sér óháðrar sérfræðiaðstoðar auk þess sem þar var enn á ný ályktað að þingmenn segðu af sér þingmennsku væru þeir valdir til að gegna ráðherraembætti um þetta vil ég segja að það er auðvitað nýbúið að breyta nefndaskipan og sú er hér stendur ber

í þinginu gera þær stærri og öflugri þar með það ber líka að geta þess að um þetta mál hefur skapast þverpólitísk sátt meðal ungra stjórnmálamanna þeir samþykktu ályktun um þrískiptingu ríkisvaldsins á þingi unga fólksins árið tvö þúsund og sjö

telur nauðsynlegt að skýr skil séu á milli hinna þriggja greina ríkisvaldsins til að styrkja stöðu löggjafarvalds gagnvart framkvæmdarvaldi er rétt að styrkja nefndasvið alþingis

þing unga fólksins ítrekar að ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á ráðuneytum þeim og stofnunum sem þeir eru í forsvari fyrir það á ekki að líðast að ráðuneyti og ríkisstofnanir geti farið fram úr þeim fjárveitingum sem fjárlög kveða á um en þeim ber að fylgja rétt eins og öðrum lögum sem alþingi setur hér er unga fólkið alveg sammála þeim sem flytja fram þessa breytingu um að það eigi að aðgreina algerlega löggjafarvald og framkvæmdarvaldið og það sé ekki hægt að búa við það lengur að hæstvirtir ráðherrar gegni þingmennsku samhliða ráðherradómi ég vona að þetta mál verði samþykkt hvort sem það verður samþykkt bara á grundvelli þessa frumvarps eða í þessum heildarpakka þegar við væntanlega göngum frá nýrri stjórnarskrá á hinu háttvirta alþingi vonandi næst góð samstaða um það og það verði afgreitt skömmu fyrir næstu kosningar af því að það þarf tvennar kosningar til að stjórnarskrárbreytingar taki gildi almennt um breytingar á stjórnarskrá vil ég segja að við hefðum átt að gera miklu meiri breytingar á stjórnarskránni þó maður eigi ekki að gera þær að óþörfu það er bara þörf á því að gera talsverðar breytingar á stjórnarskrá ég hef stutt þá aðferðafræði sem notuð hefur verið hingað til við það þó ég minni á og þreytist ekki á því að minna á að framsóknarflokkurinn vildi ganga mun lengra varðandi stjórnlagaráðið á sínum tíma og hafa stjórnlagaþing sem hefði fullt vald í þeim efnum og klára þetta mál en það náðist ekki samstaða um að fara slíka leið vegna andstöðu sjálfstæðisflokksins í þinginu á sínum tíma þeir fóru í mikið málþóf út af því máli og gátu spennt málið inn í kosningabaráttu þannig að það var ekkert annað í stöðunni en að gefast upp í því máli því miður og þess vegna náði vilji framsóknarmanna ekki fram á þeim tíma að hér væri stjórnlagaþing með fullu heimildum til að gera breytingar á stjórnarskrá með þjóðaratkvæðagreiðslum og svo framvegis en það varð ekki og þetta endaði í stjórnlagaráði vonandi náum við samt að klára það mál með glæsibrag fyrir næstu kosningar